fyrir alveg ágæta ræðu sérstaklega hvernig við ætlum að vinna úr skýrslunni til framtíðar og ég er mjög reiðubúinn til þess að vinna með háttvirtum þingmanni og fleiri góðum háttvirtum þingmönnum að því að móta stefnu til framtíðar á grundvelli þessarar skýrslu hún talaði hins vegar um mistök við efnahagsstjórn og þar nefnir skýrslan skattalækkanir á viðsjárverðum tímum

að prósentur í sköttum voru vissulega lækkaðar og umtalsvert sums staðar sem sé í erfðafjárskatti og fleiri en skattstofnarnir stækkuðu jafnvel í erfðafjárskatti merkilegt nokk hann stækkaði svo mikið að mikið mikið lægri prósentur gáfu ríkissjóði miklu hærri tekjur það er skattaáþján á atvinnulíf og einstaklinga óx menn borguðu hlutfallslega stærri hluta af kökunni til ríkisins líka mælt með þjóðarframleiðslu eiginlega á sama mælikvarða og manni dettur í hug að mæla þetta skattaáþjánin jókst ég vil velta því hér upp var þetta skattalækkun eða var þetta skattahækkun ég hef ekki fengið almennilegt svar við því ég vil spyrja háttvirtan þingmann að því hvort hún telji þetta vera skattahækkun eða skattalækkun þessar prósentulækkanir sem ollu meiri skatttekjum til ríkissjóðs meira að segja svo að það var hægt að auka velferðarkerfið í átján ára valdatíð sjálfstæðisflokksins sem sumir segja að hafi verið einn að völdum þannig að það var hægt að auka velferðarkerfið um sjötíu prósent umfram verðlag þannig að